Dans ses conclusions, vous reconnaissez qu'elles ont marqué un certain désenchantement des citoyens européens partout en Europe. Cela est dû, d'abord et avant tout, à la situation économique et sociale que connaissent trop de nos pays et trop de nos concitoyens. Vous nous proposez pour y remédier cinq objectifs, au sein d'un agenda stratégique que notre famille politique a préparé au cours d'un sommet essentiel à Paris.